Najlepša hvala, predsedujoči. Jaz izrekam, oster protest in prosim za opomin poslancu za izrekanje tendencioznih žaljivih in z ničimer podprtih, trditev, ki sodijo bolj v polje demagogije kot politike, češ da Levica, iz te države izganja državljanke in državljane. Hvala lepa.